Timmermans, j'entends tout le langage de votre patron, j'entends tout ce qu'il veut faire, j'entends qu'il me parle d'une Europe où il n'y aura pas de citoyens de seconde zone. C'est ce qu'il dit, mais aujourd'hui, une partie de nos citoyens doivent continuer à avaler des produits que vous refusez d'interdire au nom de better regulation Aujourd'hui, il y a des tours qui brûlent, comme au Royaume Uni, parce qu'on ne veut pas interdire des produits qui flambent beaucoup trop facilement et qu'on ne veut pas faire de normes européennes pour ces produits qui résistent au feu, parce qu'on va se contenter de normes nationales.